Señor Presidente, señor Comisario, ciertamente esta Hoja de Ruta plantea cambios sustanciales. Señala así que una descarbonización de nuestro sistema energético no solo es posible sino que es necesaria para la sostenibilidad de la economía europea. Y, además de posicionar a la Unión Europea en la vanguardia de la energía limpia, supone un paso vital para lograr nuestros objetivos de lucha contra el cambio climático. Como se ha recordado, la transformación del mercado, además de ofrecer nuevos puestos de trabajo, reduciría el precio de la energía para el consumidor y nuestra dependencia del exterior. No obstante, como muy bien señalaba la señora Van Brempt, hay ciertas partes del informe que deberían ser analizadas con más detalle. El Parlamento Europeo debería dejar claro su compromiso con los objetivos de lucha contra el cambio climático y, para ello, establecer objetivos obligatorios en el informe.